La Commission vient de publier son premier rapport annuel de l'état de droit et dit vouloir créer une culture de l'état de droit entre nous.

Pourquoi la Commission n'hésite t elle pas à déclencher des procédures d'infraction quand il s'agit de problèmes financiers ou de compétition?